virðulegur forseti ég mæli fyrir framhaldsnefndaráliti við þriðju umræðu frá meiri hluta háttvirtrar efnahags og skattanefndar alþingis hér er um að ræða þrjú atriði tvær breytingar og eina áréttingu sem meiri hlutinn gerir milli annars og þriðju umræðu það er í fyrsta lagi sem lýtur að fjórðu grein frumvarpsins þar sem svokallaður sykurskattur var lagður til en þar var gert ráð fyrir því að flytja upp um virðisaukaskattsþrep gos og sælgæti sem við umfjöllun í nefndinni kom í ljós að lagðist á fleiri vöruflokka en þá sem innihalda sykur meðal annars á djús og vatn sem þótti skjóta skökku við og vera í andstöðu við yfirlýst markmið með sykurskattinum en lagðist hins vegar ekki á ýmsa vöruflokka sem innihalda einvörðungu sykur eins og sykurmola og aðra slíka vöru því var farið fram á það við fjármálaráðuneytið að fyrri hugmyndir ráðuneytisins um hreinan sykurskatt i formi vörugjalda eins og við áður þekktum hér á þarsíðasta ári yrði tekinn upp aftur og þannig beitt svipuðum áhrifum og gert er í danmörku við að skattleggja sykur sérstaklega lúta tillögurnar að því að í stað þeirra ákvæða er lutu að breytingum á virðisaukaskattskerfinu í fjórða grein með þessi neyslustýringarmarkmið í huga komi inn kafli um vörugjöld þess í stað sem nái betur þeim markmiðum að hækka sérstaklega verð á vöru vegna sykurinnihalds og í hlutfalli við sykurinnihald hennar vörugjöldin hafa þó eins og þingmenn þekkja þann ágalla að það er nokkuð flókið kerfi og kallar á nokkurt skrifræði enda þegar hér lék allt í lyndi og nóg var af fjármunum í ríkissjóði reyndu menn þegar þeir töldu sig hafa efni á því að afnema þennan þátt en hér er augljóslega nauðsynlegt að hverfa aftur til fyrra horfs í þessu efni eins og ýmsum öðrum efnum í öðru lagi er hér virðulegur forseti um það að ræða að það er nokkuð dregið úr þeim ráðstöfunum sem gert var ráð fyrir að grípa til vegna ábyrgðasjóðs launa þar var gert ráð fyrir því að hverfa frá því að vaxtareikna þær kröfur sem menn eiga á ábyrgðasjóð launa það sætti í umfjöllun í háttvirtri efnahags og skattanefnd talsverðum andmælum einkum frá aðilum vinnumarkaðarins það var gert ráð fyrir því að þær tillögur mundu draga úr útgjöldum ábyrgðasjóðs um sem nemur hundrað fjörutíu milljónir króna á ári og er það tillaga meiri hluta efnahags og skattanefndar að draga úr þeim aðgerðum með þeim hætti að eftir sem áður verði vaxtareiknaðar launakröfur fólks á ábyrgðasjóðinn og sömuleiðis verði eftir sem áður vaxtareiknaðar kröfur sem launafólk á vegna orlofs á hendur ábyrgðasjóðnum og það njóti þess vegna eðlilegra vaxtagreiðslna vegna þeirra krafna sem lúta að þessum tveimur þáttum hins vegar verði ekki vaxtareiknað vegna greiðslna á uppsagnarfresti enda liggur það fyrir að þegar þannig háttar til nýtur fólk greiðslna úr atvinnutryggingasjóði hlutfalls af launum og hefur þannig fengið aðstoð hins opinbera á þeim tíma sem þær greiðslur eiga til að falla og því telur meiri hlutinn forsvaranlegt að falla frá því að vaxtareikna kröfur frá þeim tíma og sömuleiðis verði ekki vaxtareiknuð iðgjöld í lífeyrissjóði enda eigi lífeyrissjóðirnir að geta gengið hratt og vel eftir greiðslu á sínum hlut það dregur sem sagt úr þeim sparnaði sem vegna þessara ráðstafana verður úr hundrað fjörutíu milljónum um það bil í um sjötíu milljónir í þriðja allt er áréttað varðandi upptöku fjármagnstekjuskatti eða hærra þreps í fjármagnstekjuskatti fimmtán prósent það frítekjumark sem í frumvarpinu er vísað til og miðað er við vaxtatekjur af innstæðum á venjulegum sparnaði sparnaði kannski allt að tveimur milljónum króna að það sæti ekki þessari sérstöku skattlagningu viðbótar fimm prósent fjármagnstekjuskatts en skilja mátti texta frumvarpsins eins og hann lá fyrir þannig að frítekjumarkið þýddi að allar vaxtatekjur undir því mundu engri skattlagningu sæta en eins og þingmönnum er kunnugt var ætlunin fyrst og fremst sú að þær sættu áfram óbreyttri skattlagningu það er tíu prósent og síðan greiddu menn af vaxtatekjum umfram þessi mörk fimmtán prósent eða fimm prósent aukalega aðrar breytingar eru ekki gerðar hér milli umræðna og leggur meiri hluti nefndarinnar